Usted ha dicho que algunos Estados miembros muestran una gran mejora y esta iniciativa está funcionando. Esta iniciativa es importantísima, este programa es muy importante, pero no está funcionando, señora Comisaria.

Es realmente alarmante. Además, la medida que ha tomado el Gobierno español es absolutamente ineficaz y equivocada. La bonificación de 300 euros a los empresarios para la cotización a la seguridad social es absolutamente inútil, ya está demostrado en otros programas. Por tanto, señora Comisaria, en nombre de mi grupo, en nombre de los desempleados jóvenes españoles, hay que cambiar este programa para que tenga futuro.